Kolega Zdechovský, spomenuli ste naše kolege iz Brexit stranke i moje pitanje Vama je Zbog čega mislite da su oni toliko nezadovoljni? Da nema Europske unije i ovog izbornog sistema ostali bi u političkoj opskurnosti i nikada ne bi dobili priliku doći na javnu pozornicu i iskazivati ovako vispreno svoje stavove. Dakle, što mislite zašto su toliko nezadovoljni, zbog čega toliko šire laži, dezinformacije, pogotovo u kontekstu kad je doista njihova zemlja bila ta koja je imala sve moguće popuste, posebna pravila, i opet nisu zadovoljni. Dakle, pitam Vas, zbog čega su oni nezadovoljni?